Przyjęcie w zeszłym tygodniu przez turecki parlament długo oczekiwanej zmiany w przepisach dotyczących walki z terroryzmem ma pozytywny wydźwięk, dlatego należy docenić tę sytuację. To nie tylko krok na drodze do dostosowania tureckiego prawa do standardów europejskich, ale przede wszystkim nadzieja na zmiany i rozwiązanie szeregu kwestii w zakresie łamania praw podstawowych, które są źródłem niepokojów społecznych w ciągu ostatnich lat w Turcji. Jak wiemy, nawet najlepiej sformułowane regulacje prawne nie zapewnią sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka bez rozsądnego ich interpretowania.

Sąd uznał, że artysta obraził uczucia religijne części ludności w komentarzach, które zamieścił na Twitterze. To samo dotyczy tureckich dziennikarzy, którzy nadal są aresztowani pod różnymi pretekstami, np.

Parlament Europejski musi nadal monitorować te procesy i obserwować reformy sądownictwa w Turcji odnoszące się do wolności słowa i mediów. Z zadowoleniem przyjmuję czwarty pakiet reform sądownictwa, który jest krokiem w kierunku kompleksowego procesu reform sądownictwa i praw podstawowych.